Ich beziehe mich ausdrücklich auf den Artikel 89 in dem Teil über den Handel. Dort steht, dass die Gesetze in der Ukraine so geändert werden müssen, dass Investitionsschutz und die sogenannten Schiedsgerichtsverfahren eingeführt werden.

Man beachte einen Abbau der Demokratie. Schiedsgerichtsverfahren können zu Strafzahlungen in Milliardenhöhen führen, die die ukrainische Wirtschaft ruinieren oder ihr zumindest schweren Schaden zufügen. Wenn wir das Abkommen mit diesen Vereinbarungen abschließen, wird die ukrainische Bevölkerung sehr schnell merken, dass wir ihr ein trojanisches Pferd geschickt haben. Das Vertrauen in Europa geht verloren, unsere Beziehung zueinander wird nachhaltig gestört. Ich betone Ein Abkommen mit der Ukraine ist unbedingt nötig, aber bitte nicht in dieser Form mit diesen Passagen.